Y lo primero que hice cuando llegué al Parlamento Europeo fue leerme el Tratado de Lisboa, que mandata precisamente a la Unión Europea construir juntos, de manera solidaria y cooperativa, una política de libre circulación de personas, al mismo tiempo que una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión. Y debe hacerse cuanto antes más europea, para que tengamos más y mejor Europa, incluyendo a Bulgaria y Rumanía en el espacio de libre circulación de personas. Ese es el objetivo que prometía el Tratado de Lisboa y, en la medida en que tengamos contradicción contra este activo, que era el más preciado de la Unión Europea, la Unión Europea continuará fallando a su promesa.